Dobrý večer pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. V období globalizovanej ekonomiky sa nám zdá spoločná obchodná ekonomika Európskej únie už niečo celkom prirodzené. Rovnako normálna je teda aj iniciatíva koordinovať na úrovni Európskej únie investičnú politiku. Súčasný systém založený na množstve prekrývajúcich sa niekedy protichodných bilaterálnych investičných dohôd členských štátov by sa mal v rozumnom časovom rámci nahradiť novým rámcom investičných dohôd Európskej únie. Tie by mali byť v súlade s horizontálnymi cieľmi politík Únie a osobne by som sa chcela prihovoriť za to, aby hlavný dôraz bol kladený najmä na rozvojovú politiku. Súhlasím so spravodajcom, že prechod na nový režim by nemal nastať zo dňa na deň. Mal by sa odohrať v rámci vopred naplánovaného prechodného obdobia, ktorého dĺžka a pravidlá by mali byť vopred známe, aby sa predišlo vzniku právnej neistoty. Bez takéhoto časového plánu by totiž nariadenie umožnilo vznik paralelných, potenciálne nekompatibilných režimov pre investície.